Doresc să încep prin a saluta rezultatul pozitiv al referendumului constituțional din 12 septembrie. Acesta demonstrează atașamentul populației turce față de regimul democratic, singurul acceptabil în Europa.

Implementarea unor măsuri eficiente pentru eliminarea barierelor tehnice rămase în cadrul uniunii vamale ar susține parcursul european al Turciei. Această țară a demonstrat un potențial de redresare remarcabil în condițiile crizei economice. Deși cererea globală a scăzut, volumul comerțului exterior s a dublat, iar pentru următorii ani se estimează o creștere economică de 7 Țin să subliniez că relațiile dintre România și Turcia au evoluat semnificativ în ultimii ani. Cele două țări sunt cei mai importanți parteneri comerciali din zona Balcanilor, nivelul schimburilor comerciale depășind anual 7 miliarde de dolari. În plus, participarea Turciei este vitală la realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii energetice a întregii Uniuni, precum Nabucco.